málum ég velti fyrir mér hvernig hæstvirtum fjármálaráðherra líði að vera í hlutverki albaníu í þessu tilfelli vegna þess að auðvitað eru þingmenn framsóknarmanna ekki að skammast út í fjármálaráðherra í alvörunni í þessu máli þeir eru að skammast út í kína hæstvirtur forsætisráðherra í þessum efnum og það er auðvitað sjálfsagt mál að styðja þessa dagskrártillögu